Vážená paní předsedající, předložená zpráva je další v sérii opatření na podporu mobility pracovníků mezi členskými zeměmi Evropské unie a je tedy výrazným zlepšením pro ty, kdo hledají pracovní příležitost za hranicemi vlastní země. V současnosti se bohužel stále setkáváme v této oblasti s řadou bariér.

důchodových práv nebo čekací doba, případně obojí, u odcházejících pracovníků v některých zemích představuje až 5 let!

Ano, souhlasíme s tím, že je potřeba stanovit jistá minimální kritéria a naším cílem je tyto lhůty citelně snížit, podpořit mobilitu pracovníků a podpořit jejich právní jistotu. Klíčovou podmínkou, která je pro naši skupinu zásadní, zůstává, že nesmí být zpochybněna práva členských států na uspořádání svých vlastních důchodových systémů. Členské státy nadále plně odpovídají za uspořádání těchto systémů apři převádění této směrnice do vnitrostátního práva nejsou povinny zavést právní předpisy, které by stanovily zřízení doplňkových důchodových systémů tam, kde si je země nepřeje.